Hvala za besedo, podpredsednik. Lepo pozdravljam vse prisotne! Jaz se bom predvsem opredelil za ministra ministra gospoda Zajca za okolje in prostor. Na zaslišanju je bil kandidat Zajc premalo konkreten pri odgovorih, preveč posplošeni odgovori so bili. Premalo premalo konkreten je bil predvsem najbolj pereči problematiki, pri, odlaganju smeti, mešanih plastičnih odpadkih, ali se bo to odlagalo pod zemljo ali se bo to pričelo s s sežiganjem, kakor imajo nekatere druge države, ker ne moremo več izvažati v tujino, Kitajsko, je ta problematika sedaj zelo zelo pereča v Sloveniji. Šli smo na ogled, sežigalnice na Dunaj, kjer imajo to zelo lepo rešeno. s s sežiganjem pridobivajo energijo za skoraj za celo mesto in tudi električno energijo za polovico mesta. Ne. To bi lahko mogoče naredil tudi ljubljanski župan, pa bi toplarno dodelal in bi mogoče tudi v najlepšem mestu v Sloveniji oziroma v v Evropi, sežigali plastične smeti in bi se rešili te problematike. Naslednja problematika je gradbena zakonodaja. Lahko bi jo, morali bi jo poenostaviti, ponastavitev predpisov za načrtovanje in pridobivanje dovoljenj. Problematika pridobivanja uporabnih dovoljenj v večstanovanjskih stavbah, jih je zelo težko pridobiti. Tudi zaradi tega gredo cene stanovanj v nebo, ker zahtevajo banke, uporabna dovoljenja, katera pa se zelo težko pridobi v večstanovanjskih hišah oziroma stanovanjih. Tudi tujci se nam čudijo za tako visoke cene, ne samo v glavnem mestu v Ljubljani, tudi drugje. Naslednja problematika je energetska problematika. Ni bilo odgovora od kandidata za ministra, kdaj in kako se bo še pridobivalo električno energijo iz tako imenovanih alternativnih virov. Kje se bodo postavljale, na katerem območju vetrne elektrarne, s kakšnim tempom, dodatne hidroelektrarne, mogoče plinsko, plinske, dodatne sončne elektrarne na manjših objektih pa tudi na večstanovanjskih objektih, tudi na na blokih imajo v tujini zelo veliko sončnih celic. Sedaj je neka pobuda, ki jo je tudi omenila zadnjič ministrica, da za, za za infrastrukturo, da bo tudi Slovenija šla na to pot. Potem pa promet. Dotaknil bi se še prometa. Zelo zelo problematična je ta problematika v Sloveniji. V zadnjem obdobju, načrtovanje je bilo v preteklosti premalo dosledno in premalo zazrto v prihodnost. Prav v konicah se to vidi, dam od od šestih do devetih, kako vsi čakamo pred večjimi mesti za vstop, do Ljubljane še pridemo, potem pa rabimo do do do centra skoraj toliko časa kakor kakor do do do vpadnice. Prav tako je problematika tudi na železnici. Potrebno bo obvezno več pozornosti nameniti tudi tej problematiki. Hvala.